virðulegi forseti ég beini þeirri fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra hvort standi til að kanna möguleika á stofnun framhaldsskóla í rangárvallasýslu það er mjög mikilvægt að efla framhaldsskólanám í héraði þar sem upp á vantar það svæði sem yrði heimasvæði skólans er orðið mannmargt og öflugt svæði það hefur hingað til verið samstaða og er um fjölbrautaskóla suðurlands á selfossi þar sem er starfrækt mjög öflugt nám og eru orðnir yfir þúsund nemendur ári þannig að það er vel skoðunarvert hvort gæti borgað sig að færa menntunina meira út í hérað og stofnað annan framhaldsskóla í rangárvallasýslu sem tengdist því svæði lengst austur úr næsti framhaldsskóli er á hornafirði þannig að það er verulega stórt svæði þarna á milli skólanna fjölbrautaskóli suðurlands hefur dafnað mjög vel og er með betri og öflugri framhaldsskólum á landinu en það kemur vel til greina að mínu viti að skoða stofnun á sérstökum framhaldsskóla í rangárvallasýslu ég held að það gæti orðið til að styrkja mjög svæðið þar til að efla byggðakjarnana þar sem mundu sjálfsagt stækka mjög við þetta og væri til að fjölga mjög nemendum á framhaldsskólastigi ef væri horft til þess sérstaklega að vera þarna með öfluga fullorðinsfræðslu þessu tengda öflug framboð á því en aftur þá held ég að stofnun á slíkum framhaldsskóla gæti orðið bæði til að efla menntunina á öllu þessu svæði bæta menntunina í landinu öllu við þurfum að verja miklu meira fé til menntamála við þurfum að efla menntunina á öllum skólastigum sérstaklega á framhaldsskólastiginu við sjáum í umræðum hérna á alþingi í dag að það kemur við þegar er að framhaldsskólanum sótt eins og gert er nú iðnnámið er í vanda styttingaráformin margfrægu virðast heyra sögunni til sem slík og verið að fara aðrar leiðir það þarf að efla framhaldsskólastigið eitt af því er eins og við sáum gerast á vesturlandi þar sem stofnaður var sérstakur menntaskóli í borgarnesi þó það sé öflugur framhaldsskóli á akranesi það getur verið góður kostur og margborgað sig að fjölga framhaldsskólunum upp að einhverju ákveðnu marki þess vegna tel ég að sérstakur framhaldsskóli í rangárvallasýslu gæti orðið mjög öflug aðgerð í þágu menntunar í landinu og menntunar á þessu svæði og því beini ég þessari fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra